og heldur sérkennilega háttvirtur þingmaður siv friðleifsdóttir veit auðvitað að það var um það mikill ágreiningur bæði í alþjóðasamfélaginu og hér innan lands hvort yfirleitt ætti að ráðast inn í írak og eins hvort íslendingar ættu að veita þar sinn atbeina því fer auðvitað víðs fjarri að þar hafi verið til dæmis sátt um það innan nato með hvaða hætti nato þjóðir kæmu að málum þar eftir að sú niðurstaða var auðvitað orðin að það hafði verið farið inn í írak og það eru alls ekki allar nato þjóðir sem hafa verið með fulltrúa á staðnum og ég var einfaldlega þeirrar skoðunar að miðað við forsögu þessa máls og hvernig þetta allt saman bar að þá ættum við ekki að vera með innan fulltrúa á staðnum ekki síst líka í ljósi þess að þetta var það eina verkefni innan friðargæslunnar á okkar vegum sem ekki gat fallið undir skilgreiningu gatt á þróunaraðstoð þannig að það var ekkert sem mælti með því að við værum að sinna þessu tiltekna verkefni ég vil minna á það að varðandi afganistan gegnir bara allt öðru máli vegna þess að aðgerðin í afganistan hvað sem menn geta sagt um hana þá naut hún víðtækari stuðnings en dæmi eru um í alþjóðasamfélaginu þegar farið var í hana þannig að það er alveg ólíku saman að jafna